Signor Presidente, onorevoli colleghi, non è la prima volta che ci ritroviamo a parlare delle Maldive, un paese che è al tempo stesso un paradiso ancora turistico, ma sempre più un inferno della democrazia e dei diritti umani, civili e politici. L'attuale governo ormai è preda di una svolta autoritaria incredibile che ha portato anche ad una forte politicizzazione della magistratura e corruzione e soprattutto alla tolleranza nei confronti dell'estremismo islamico. Abbiamo visto foto delle bandiere di Daesh sfilare nelle vie della capitale e tutto questo accade mentre c'è ancora una grande cortina di silenzio, mentre i nostri tour operator continuano a proporla come destinazione, come se non esistesse una popolazione che addirittura sta per il 16 per cento al di sotto della soglia di povertà come se non esistesse oltretutto anche il problema del cambiamento climatico che invece era stato affrontato con vigore dall'ex presidente Nasheed, deposto e a tutt'oggi imprigionato senza aver subito un giusto processo. Sì, abbiamo bisogno di sanzioni forti e adeguate nei confronti di chi si sta macchiando di queste palesi violazioni dello Stato di diritto. Sì, vanno congelati i beni e sì bisogna fermare il turismo per strozzare chi sta distruggendo i diritti umani.